We horen inderdaad mooie cijfers.

Die noot waarin sprake is van vijf procent, de voorbehouden van de Commissie ik zou daar graag in de loop van de kwijtingsprocedure uitleg over krijgen.

3,1 procent is een mooi resultaat, zonder enige twijfel, maar we weten dat het overgrote deel van de middelen beheerd wordt 80 procent van de middelen in medebeheer, waar de lidstaten en regio's de verantwoordelijkheid dragen. In het jaarverslag lezen we dat er nu reeds een extra inspanning wordt gedaan om middelen terug te vorderen. Dat gebeurt ongetwijfeld onder druk van het Parlement, maar het kan beter gedaan worden.